forseti aðgerðir hafa hingað til gengið mjög vel miðað við þessar erfiðu aðstæður sem við erum að horfa framan í en gríðarlega margir eiga um sárt að binda og þá er auðvitað hugur okkar allra hér án ef með íbúum á staðnum sem eru að ganga í gegnum gríðarlega erfiðleika enda eru þau að horfa oft á eftir búfénaði sínum eignum auk þess sem daglegt líf er að fara úr skorðum sem við vitum öll að til lengri tíma getur haft gríðarlega erfið áhrif á alla einstaklinga þess vegna skiptir máli að aðgerðirnar séu vel kynntar og við vitum vel hvað verið er að gera af hálfu stjórnvalda það skiptir miklu máli að þessi skýru skilaboð séu komin fram eins og dregið hefur verið fram hér og að bjargráðasjóði verði tryggt fé svo að hann geti staðið undir sínum ábyrgðum það skipta líka miklu máli þær aðgerðir sem dómsmálaráðherra hér áðan um aðgerðir og sömuleiðis þjónsutu við íbúana það er algjört lykilatriði áhrifin eins og hæstvirtur fjármálaráðherra kom inn á hér áðan eru samt gríðarlega gríðarlega víðtæk það sem snýr að mínu ráðuneyti er okkur auðvitað hugleikin ferðaþjónustan á þessum tímum vegna þess að við vorum og erum að fara að ganga þá er að fara að ganga í garð hér á ísland eitthvert stærsta ferðamannasumar í sögunni það eru mjög mörg störf undir í ferðaþjónustunni auk auðvitað þeirra þungu efnahagslegu áhrifa sem þetta gos getur haft og þess vegna skiptir máli að það sé gengið örugglega til verka í þeim efnum þess vegna settum við á laggirnar iðnaðarráðuneytið stóð fyrir því að það yrði settur á laggirnar viðbragðshópur ferðaþjónustunnar síðastliðinn föstudag sem hefur verið að vinna ötullega alla helgina og við auk að hittast núna mjög þétt í þessum viðbragðshópi eiga sæti fulltrúar almannavarna ferðamálaráðaráðs ferðamálastofu höfuðborgarstofu icelandair icelandexpress samtaka ferðaþjónustunnar útflutningsráðs auk fulltrúa inðaðarráðuneytisins utanríkisráðuneytisins og samgönguráðuneytisins þessir aðilar eru núna að fara í fyrsta lagi yfir það daglega upplýsingar um fjölda og aðbúnað þeirra erlendu ferðamanna sem hér eru fastir það eru bráðaaðgerðirnar sem verið er að vinna í sömuleiðis höfum við auðvitað þurft að vinna í upplýsingamálunum vegna þess að það skiptir máli að annars vegar komi fram réttar og yfirvegaðar upplýsingar um gosið sjálft og áhrif þess og sömuleiðis upplýsingar um þá innviði sem hér eru og hafa sannað sig að eru sterkir þessi hópur er að fara yfir almenna umfjöllun um eldgosið í fjölmiðlum sömuleiðis er um að ræða samstarf um móttöku og miðlun upplýsinga til erlendra blaðamanna sem staddir eru hér á landi og erlendis ásamt fjölmiðlavöktun og upplýsingagjöf til sendiráða sem er auðvitað á höndum utanríkisráðuneytisins

að þrátt fyrir þetta stóra gos sem við erum að horfast í augu við núna eru innviðir landsins traustir og daglegt af á íslandi gengur að mestu sinn vanagang það er öruggt fyrir ferðamenn að vera þá skiptir máli að það séu dregnar upp nokkrar ólíkar sviðsmyndir af þeirri aðstöðu sem við getum þurft að horfast í augu við og greinin getur þurft að standa frammi fyrir á næstu vikum og mánuðum þannig að við förum yfir það hvað gerist ef samgöngur eru ekki eins og við þekkjum þær það er þegar hringvegurinn er ekki opinn í allt sumar hvernig við bregðumst við því hvernig við bregðumst við þessari röskun á flugsamgöngum og svo framvegis og svo framvegis í þessu eru sérfræðingar að vinna akkúrat núna á meðan við stöndum hér þetta skiptir máli til þess að sem minnst röskun verði hjá ferðaþjónustunni hér á landi á sumrinu sem kemur í fjórða lagi er þessi hópur líka að horfa til lengri tíma vegna þess að það skiptir öllu máli líka að þetta gos og þessar hamfarir sem við horfumst nú í augu við verði auðvitað ekki til þess að valda ferðaþjónustan skaða til lengri tíma vegna þess að rangar upplýsingar hafi komist á kreik þess vegna skiptir það líka máli að við séum að

að horfa til innviðanna og ég held að með svona samstilltu átaki eigum við eftir að ná árangri og ferðaþjónustan eigi eftir að geta blómstrað í sumar